Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'importazione di reperti, artefatti e opere d'arte in Europa è un processo molto delicato perché senza controlli si possono importare beni contraffatti, oggetti rubati o addirittura venduti per finanziare organizzazioni terroristiche. Mentre prima ogni paese applicava regole diverse, con questo regolamento istituiremo un sistema standardizzato di identificazione, daremo adeguati strumenti alle autorità doganali per riconoscere e fermare le frodi e i prodotti illegali, chiedendo stessi controlli e stessa formazione in tutta l'Unione. Vogliamo inoltre assicurare l'adeguata assistenza a quelle piccole imprese che operano nel mercato dell'arte perché possano continuare il loro lavoro onesto senza essere oberate dalla burocrazia. Grazie a questo regolamento speriamo di fermare il mercato nero dell'arte. Per questo ringrazio i correlatori e assicuro il supporto mio e della mia delegazione.